Hvala za besedo, predsedujoči, spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi. Osnovno poslanstvo regijskega parka Škocjanske jame je ohranjanje narave, kulturne krajine ter ustvarjanje razvojnih priložnosti, to poslanstvo se izkazuje v tem, da je park prepoznan kot pomemben del globalne mreže zavarovanih območij zaradi geoloških, geomoforloških in hidroloških značilnosti Krasa, njegove biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot in kulturne krajine na lokalni, državni in mednarodni ravni. Tega se ne zavedamo samo v naši državi, temveč je neprecenljivost parka priznana tudi na mednarodni ravni, kajti park je proglašen za del svetovne dediščine Unesca, ima status varovanega območja ne samo po slovenski zakonodaji, temveč tudi evropski, že pred dvajsetimi leti pa so bile Škocjanske jame vpisane v seznam svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije kot prvo podzemno mokrišče na svetu sploh. Prav zaradi zaščite tega izjemno pomembnega področja je bil pred leti sprejet zakon o regijskem parku Škocjanske jame, ki poleg zakona ohranjanja narave služi kot podlaga za pripravo programa varstva in razvoja Parka Škocjanske jame. Ta program je po vsebini pravzaprav načrt upravljanja zavarovanega območja in vsebuje opis in celovito ocenjena oceno stanja v parku, stanja na vplivnem območju parka in določa cilje varstva in razvoja ter način uresničevanja le-teh, hkrati določa tudi načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa. Javni park Škocjanske jame za uresničitev programa obdobja dva devetnajst do dva triindvajset načrtuje nekaj manj kot devetnajst milijonov evrov sredstev oziroma vsako leto nekje od med tri cela sedem do tri cela osem milijona evrov. Ta sredstva bo javni zavod pridobil iz državnega proračuna iz sredstev, pridobljenih z lastno dejavnostjo, kot so na primer vstopnine, in drugih virov, kot so proračun občin ter evropska sredstva. Vsi, ki smo kdaj obiskali ta park, lahko dosedanje delo javnega zavoda v Park Škocjanske jame ocenimo kot pozitivno, prav tako pa lahko ta petletni program označimo kot dobro pripravljen, dobro delo zaposlenih v tem javnem zavodu se odraža v vidnem napredku v zavarovanem področju, zaposleni očitno tudi uspešno črpajo evropska sredstva, prav tako pa uspešno promovirajo park, kar se odraža na večjem številu obiskovalcev parka in posledično na višjih prihodkih iz lastne dejavnosti. Javni zavod je z izvajanjem trajnostnih ukrepov prispeval k ohranjanju Škocjanskih jam in z uspešnim vključevanjem lokalnega prebivalstva v njegove aktivnosti ter razvoju celotne skupnosti na območju regijskega parka. V poslanski skupini Desus podpiramo predlog resolucije o programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje od leta dva tisoč devetnajst do dva tisoč triindvajset. Hvala lepa, v ...